Sehr geehrte Frau Präsidentin! Ich begrüße, dass sich dieses Parlament der Menschenrechtsverletzungen in Bahrain angenommen hat.

Sie wir dort mit sechsundsechzig angegeben. Die Debatte ist umso wichtiger, als sich eine große Zahl von Mitgliedstaaten bezüglich der Vorfälle in Bahrain besonders still und unentschlossen gezeigt hat, als sie im Endeffekt die Stimme hätten erheben müssen. Wenn man die Reaktion gerade in den Mitgliedstaaten vergleicht, als es die allerersten Toten in Syrien gab, war die Reaktion eben eine ganz andere. Und darum geht es im Endeffekt auch, dass ich hoffe, dass zumindest in diesem Europäischen Parlament die Standards die gleichen sind, egal um welches Land es geht. Es darf hier nicht mit unterschiedlichem Maß gemessen werden, nur weil sich in Bahrain eine amerikanische Flottenbasis befindet und keine russische, weil dorthin amerikanische und keine russischen Waffen geliefert werden und weil unsere Handelsbeziehungen sicherlich bessere sind als mit Syrien.